Ich begrüße daher ausdrücklich, dass durch den Beschluss zum Qualitätspaket Maßnahmen geschaffen werden, die europäische Qualität hervorheben und geschützte Ursprungskennzeichnungen, geographische Angaben und traditionelle Spezialitäten rechtlich weiter absichern. Es ist außerdem sehr wichtig, dass diese Produkte über die europäischen Grenzen hinweg geschützt werden und Verfahren nicht billig kopiert werden können. Die Erfolgsprogramme werden von den Konsumentinnen und Konsumenten anerkannt. In Österreich haben wir sehr gute Erfahrungen mit der Markenregistrierung gemacht. Die ausgezeichneten Produkte genießen Anerkennung. Doch müssen europaweit Maßnahmen folgen, um den Absatz zu fördern und die Bekanntheit der Marken zu steigern. Gleichzeitig müssen Maßnahmen folgen, damit mehr solche Marken registriert werden können. Die bäuerlichen Produzenten brauchen eine anwenderfreundliche Handhabung bei der Registrierung. Ich begrüße außerdem ausdrücklich die Einführung der Kennzeichnung für Produkte aus dem Berggebiet. Das trägt die Handschrift des Europäischen Parlaments, und ich möchte den Verhandlern für ihren Einsatz wirklich danken. Diese unverfälschliche neue Marke ist ein Meilenstein für die Milchverarbeiter. Im Berggebiet wird Milch unter größtem Aufwand und mit höchstem Qualitätsanspruch produziert. Die Konsumentinnen und Konsumenten assoziieren mit einem Produkt aus dem Berggebiet eine intakte Landschaft, frei weidende Kühe auf den Almen, Heufütterung und kleine Betriebsstrukturen. Es muss möglich sein, höheren Arbeitsaufwand und höhere Produktionskosten über einen besseren Produktpreis abzugelten.